Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attuale combinazione di obiettivi nazionali vincolanti, piani di azione nazionali per le energie rinnovabili e controllo biennale ha costituito il fattore trainante per lo sviluppo delle capacità di produrre energia rinnovabile negli Stati membri. La Commissione dovrebbe però garantire la piena attuazione degli obiettivi 2020 in materia di energia rinnovabile e dovrebbe presentare un quadro normativo ambizioso per il periodo successivo. È necessario, a questo proposito, un quadro regolamentare stabile a lungo termine, che includa obiettivi in materia di energie rinnovabili a livello nazionale e dell'Unione. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere integrata nei sistemi di distribuzione. Purtroppo in molti Stati membri le reti sono semplicemente inadatte a ricevere energia elettrica generata da fonti rinnovabili variabili. Una modernizzazione delle reti di energia è quindi essenziale. È fondamentale dunque conseguire i nostri obiettivi in materia di efficienza energetica, abbandonando le fonti energetiche fossili ed eliminando gradualmente i sussidi destinati a questi combustibili.